Akákoľvek hospodárska politika eurozóny je skreslená monetárnou politikou Európskej centrálnej banky. ECB už vykúpila verejný dlh za viac ako dvetisíc miliárd EUR a jej suma, jej bilančná suma, je viac ako štyridsať percent HDP eurozóny. Toto je v časoch mieru rekord. Európska centrálna banka momentálne vykupuje štátne dlhopisy v sedemkrát väčšom objeme ako je čistý prírastok dlhu. Pritom Európska centrálna banka nesmie vykupovať verejný dlh. Zároveň sú úrokové sadzby dlhodobo na nule, čím znevýhodňujeme tých, ktorí šetria a hospodária zodpovedne a naopak zvýhodňujeme dlžníkov. Európska centrálna banka je mimo akejkoľvek demokratickej kontroly a predseda komisie Juncker sa tvári, že tento obrovský problém sa ho netýka. Je síce pekné, že sa tu venujeme hospodárskej politike eurozóny, no oveľa dôležitejšie je venovať sa monetárnej politike a vyčíňaniu Európskej centrálnej banky.